og eru án háhraðanettengingar aðgengi að slíkri tengingu á næsta fjárlagaári ef svo er hver er sú áætlun skipt eftir svæðum fyrirspurn þessi er tilkomin vegna þessa skriflega svars að það er stór hluti hinna dreifðu byggða sem hefur ekki aðgengi að þessu og er má segja utan við upplýsingabrautina og það er algerlega óásættanlegt núna að svo margir eða nokkur hluti landsmanna sé utan við þessi grunngæði sem aðgengi að háhraðanettengingu hlýtur að flokkast rétt eins og sími og rafmagn ef grípa má til einhvers samanburðar þó svo hann sé alltaf erfiður en þetta telst til grundvallargæða og þetta ræður vali fólks á búsetu eftir því hvort slíkar tengingar séu til staðar eða ekki og þau svæði landsins sem bjóða ekki upp á aðgengi í háhraðanettengingum er einfaldlega sett hjá og þau eru ekki raunhæfur búsetukostur fyrir ungt fólk í dag það blasir við það ætlast enginn til þess að fólk

upplýsingaveitan í dag er undirstaða búseturéttar eins og sími og rafmagn og því er að nokkuð kostulegt að það hafi ekki verið ráðin bót á þessu fyrr við höfum lagt fram nokkrir þingmenn samfylkingarinnar þingsályktunartillögu þar sem við ályktum að fela samgönguráðherra að undirbúa frumvarp til laga sem tryggir að allir landsmenn eigi kost á háhraðanettengingu óháð búsetu og málið verði afgreitt hið fyrsta en nú ríður á að þverpólitískri sátt um málið og koma því í gegnum þingið núna í vetur í skriflega svarinu sem samgönguráðherra lagði fyrir hundrað þrítugasta löggjafarþing kemur fram að á þeim tíma hafi um tuttugu og tvö þúsund íslendingar ekki slíka tengingu síminn og fjarskiptafyrirtækin mátu það svo að það sé ekki arðvænlegt að leggja háhraðatengingar að byggðarlögum þar sem eru færri en hundrað fimmtíu íbúar hvað þá í allar hinar dreifðu byggðir þannig að það verður að leita leiða til að tryggja þessum byggðum og þessum smærri stöðum háhraðatengingar eftir þeim leiðum sem færar eru nokkur einkafyrirtæki eins og emax ábótinn og fleiri bjóða núna upp á háhraðatengingar nokkurs konar í gegnum gervihnött það er að sjalfsögðu mikil bót fyrir þessi svæði þar sem slíkt er og ekki kostur á öðru en það þarf að koma til varanleg lausn á þessu varanleg lausn á háhraðanettengingu fyrir alla íslendinga og óásættanlegt að svo sé ekki þær byggðir verða einfaldlega ekki raunhæfur búsetuvalkostur og fráleitt í dag eftir upplýsingabyltinguna eftir netbyltinguna þessi gífurlegu tækifæri sem þau bjóða okkur öllum upp á og ekkert síður hinum dreifðu byggðum þar sem möguleikar til náms til dæmis eru byltingarkenndir miðað við það sem áður var eftir að netið kom til sögunnar en allt kallar þetta á háhraðanettengingu annað stendur ekki undir því og því spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra þessarar spurningar